Madame la Présidente, personne aujourd'hui ne pourra dire qu'il ne savait rien du changement climatique la répétition des catastrophes naturelles, de plus en plus violentes, touchant des territoires déshérités et donc des populations pauvres, en les appauvrissant un peu plus, la montée des eaux, qui menace les côtes et les îles, la sécheresse enfin, responsable de la famine en Afrique de l'Est, sont malheureusement une réalité et risquent à terme de pousser à l'exode des milliers, voire des millions de personnes, sans parler de notre biodiversité, mise en péril aussi.

C'est là une décision irresponsable qui ringardise son propre pays, en empêchant les Américains d'entrer dans la modernité. La protection assumée de notre environnement et la révolution technologique qu'elle entraîne, c'est cela la modernité. Nos entreprises ont bien compris cet enjeu, elles qui investissent pour accéder rapidement aux technologies les plus efficaces.

Certains, ici dans cette enceinte, trouvent que notre législation va trop loin, mais non, nous sommes tout simplement ambitieux et responsables pour les générations futures.